Na jedno však všechny tyto diskuse zapomněly.

Obávám se, že nedostatek osobního cítění a autopsie brzdí i řešení takových problémů, jako je migrace. Jsou to novináři, kteří se objeví v místě vznikajícího konfliktu během několika hodin či dní, zatímco politici se odhodlají ke zkoumání vzniklého problému na místě často, až když se požár rozhořel.

Jakoby v té době na Donbase nepracovaly stovky novinářů, jakoby tam nežily stovky tisíc lidí včetně žen a dětí.

Naprostá většina migrantů je pašována z Libye.

Odpovědí mi může být V Tripolisu není bezpečno.

Odvahu, dámy a pánové!